Welche Möglichkeiten sehen Sie aus dem, was wir jetzt gelernt haben, welche praktischen Verbesserungsvorschläge können wir hier unterbreiten, um diese Krise in den Griff zu bekommen? Haben Sie praktische Vorschläge, wie jetzt Europa auf diese Frage reagieren könnte?